Oettinger biztos úrhoz szólnék. Jól ismert az Ön neve Magyarországon, hiszen Ön tette azt a történelmi jelentőségű, feltáró jellegű beismerő vallomást, hogy a Magyarországnak és más volt kommunista országoknak az Európai Uniótól juttatott kohéziós pénzek tulajdonképpen szinte teljes egészében visszajutnak a nyugati országokhoz, a nyugati cégekhez, a multinacionális cégekhez. Ugye gyermeki őszinteséggel kiáltott föl, amikor a migrációs politikánk miatt azzal akartak büntetni minket, hogy ezeket a kohéziós pénzeket elveszik, megvonják. Azt mondta Isten ments, hiszen a nyugatot büntetnék! Kérdésem mi a véleménye kohéziós szempontból, a konvergencia szempontjából erről a költségvetésről? Készítenek e egyáltalán impact assessmentet, hatásvizsgálatot a vonatkozásban, hogy a nyugat és kelet között fennálló hatalmas jövedelmi és életszínvonal különbséget mennyiben csökkenti egy ilyen költségvetés. Várom a válaszát, Biztos Úr!